frú forseti með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir hönd íslands ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og níu um breytingu á tíunda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sex hundrað tuttugu og þrjú e b um þjónustu á innri markaði helsta markmið tilskipunarinnar er að auka flæði þjónustu með afnámi hindrana og einfalda alla ferla um veitingu þjónustu þar er um að ræða rammatilskipun sem útfærir gildandi e e s rétt á sviði þjónustu bæði almennt en líka á sérstökum sviðum eins og menn muna var þetta umdeild tilskipun á sínum tíma henni var ætlað að ná yfir nánast öll svið þjónustu en það náðist ekki samstaða um það eftir harðar deilur innan evrópusambandsins og þess vegna var farin sú leið að ýmis þjónustusvið eru undanskilin gildissviði hennar menn muna það væntanlega líka og örugglega háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson að bæði ísland og noregur gerðu fyrirvara um innleiðingu hennar þegar hún var tekin upp í e e s samninginn með því var verið að skerpa á því að hún gildi ekki um vinnurétt og hún hafi ekki áhrif á rétt stjórnvalda til að ákveða hvaða þjónusta er veitt af hinu opinbera og hvernig sú þjónusta er skipulögð og sömuleiðis hvernig hún er fjármögnuð í tilskipuninni felst meðal annars sú krafa að aðildarríkin einfalda öll leyfisferli með því til dæmis að draga úr kröfum um framlagningu ýmissa gagna og með því að gera þjónustuveitendum kleift að sækja með rafrænum hætti um leyfi til að stunda sína starfsemi í tilteknu ríki það skal líka áréttað að tilskipunin hljóðar einnig að réttindum neytenda en samkvæmt henni skal þeim sem veita þjónustu gert að hafa tilteknar upplýsingar aðgengilegar fyrir alla þá sem vilja þjónustunnar njóta það er ætlan framkvæmdarvaldsins að innleiða tilskipunina með rammalögum á vegum efnahags og viðskiptaráðuneytisins þar að auki var talið breytingar á ýmsum lögum og þess vegna hafa tvö frumvörp verið lögð fyrir yfirstandandi þing annars vegar frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði evrópska efnahagssvæðisins og hins vegar frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna þjónustuviðskipta á innri markaðnum tilgangur þess fyrrnefnda er að greiða fyrir frjálsum þjónustuviðskiptum og tryggja jafnræði gildissviðið er víðtækt en þó eru mjög stór og mikilvæg þjónustusvið undanskilin eins og heilbrigðisþjónusta félagsþjónusta og fjármálaþjónusta síðarnefnda frumvarpið felur í sér breytingar á ýmis lögum en með þeim einkum verið að falla frá ýmsum kröfum um leyfisveitingar sem eru í gildandi lögum

báðum þessum frumvörpum var vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar í kjölfar fyrstu umræðu þar sem þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og því var óskað eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst svo að aflétta megi hinn stjórnskipulega fyrirvara ég legg svo til virðulegi